Az egyik az európa tanácsi döntés volt, miszerint legkésőbb 2014 januárjáig megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások ezzel az országgal. A másik lépés, ami Szerbiában történt az akár még hónapokkal ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna.

Az államfők által képviselve a két nemzet hivatalosan is bocsánatot kért a múltban egymás ellen elkövetett bűnökért.